Ich bin Angehöriger einer sprachlichen Minderheit und wohne in einer der stärksten Tourismusregionen unserer Europäischen Union. In jedem Staat werden den Medikamenten Beipackzettel in der Sprache des Staates beigelegt.

Das ist nicht nur unangenehm, das ist auch gefährlich.